Die Europäische Union war blockiert, der Rat war blockiert durch die Erpressungspolitik Griechenlands, was die ungarische Präsidentschaft recht deutlich angesprochen hat.